virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sautján nítján hundruð níutíu og eitt um einkaleyfi með síðari breytingum frumvarpið er samið í samráði við einkaleyfastofuna og í því er gert ráð fyrir breytingu á sextugasta og áttundu grein laganna um einkaleyfi

reglugerð sem efnahags og viðskiptaráðherra setur um gjöld samkvæmt lögum um einkaleyfi og þóknun fyrir þá þjónustu sem einkaleyfastofan veitir er lagt til að heimild ráðherra til að ákveða gjöld sem taka mið af kostnaði við rekstur einkaleyfastofunnar vegna einkaleyfamálefna og þeirrar þjónustu sem veitt er verði gerð skýrari og færð betur til samræmis við þær kröfur sem gerðar eru til innheimtu þjónustugjalda eru því taldir upp ýmsir kostnaðarliðir sem gjaldtakan á að fjármagna vísa ég um þá til texta frumvarpsins verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð að áliti fjárlagaskrifstofunnar virðulegi forseti ég vænti þess að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar